Spoštovani, hvala za besedo. Včeraj nas je vaš kolega iz vaše poslanske skupine NSi, gospod Rebršek, hotel oziroma skušal prepričati, ne, da je potrebno človeka naučiti, uloviti ribo, in da je to edini način, da mu lahko pomagamo. Pa bom nadaljeval s to metaforo. Ljudje, ki jim tudi vi želite dodatek na delovno aktivnost, vsi že znajo loviti ribe. To so ljudje, ki delajo, a jim tisti, za katere delajo, dodelijo tako malo rib, da z njimi ne morejo preživeti. In naloga državnega zbora ni, da ljudi učimo loviti ribe. Naša naloga je urediti sistem tako, da bo v skladu s skladu z zapisanim v ustavi res socialna država, kjer se posamezniku, ki nima, pomaga. Kaj pomaga, lačnemu rečejo: "Pogrej se in najej," če mu pa ne damo ne odeje ne varnega zavetja ne kruha, še manj pa rib. Hvala.